Moi, je peux vivre avec un renvoi au 5 mars, je peux même vivre avec un speed vote qui retirerait cet amendement là. Par contre, il serait très regrettable qu'on ne toilette pas notre règlement sur ce point là quand on a eu beaucoup de problèmes dans le passé. Je suis dans les mains des collègues.